C'est que les nouvelles dispositions font que, si on touche le bouton avant que le vote soit ouvert, la machine mémorise l'élément, et quand le vote est ouvert, le bouton que vous avez touché allume automatiquement la lumière.